Je voudrais dire quelques mots en conclusion à ses côtés sur le dossier de cette négociation très complexe, extraordinaire du Brexit.

Comme l'a dit David McAllister, c'est la première fois, et je pense que c'est le moment, et donc je voudrais à ce titre remercier très chaleureusement Kati Piri et Christophe Hansen pour ce travail assez compliqué de synthèse qu'ils ont fait et les en féliciter. Nous avons besoin de la vigilance, de la détermination du Parlement européen dans cette période. C'est d'ailleurs cette détermination que votre président David Sassoli a exprimée lundi à l'occasion de la conférence de haut niveau organisée avec la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, Charles Michel, le président du Conseil européen, vous même, et Boris Johnson.

Maroš Sĕfčovič vient de le rappeler, nous avons pris note de la position négative du gouvernement britannique pour prolonger éventuellement, comme nous en avions, comme nous en avons toujours la possibilité jusqu'au 30 juin, cette période de transition qui est en fait la période de négociation. Et donc cela nous place au milieu du gué il y a quatre mois de négociations derrière nous, il y a seulement quatre mois de négociations devant nous, Kati Piri disait 204 jours tout à l'heure.

Cela reste possible, le temps est très court et je partage le sentiment d'urgence exprimé par Boris Johnson et voilà pourquoi nous avons décidé, avec mon counterpart David Frost et son équipe de négociation, qui est, comme la nôtre, très professionnelle, d'intensifier au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre,

Quelles sont les prochaines étapes? Une chose est claire, comme l'ont rappelé les trois présidents des trois institutions lorsqu'ils ont rencontré Boris Johnson lundi, ce qui compte pour nous, avant même le processus, c'est une avancée sur le fond. C'est au Royaume Uni de choisir ce qu'il veut et s'il veut un accord. Vous l'avez très bien dit, Madame la Ministre Nikolina Brnjac, tout à l'heure au début de cette session, c'est le choix du Royaume Uni de vouloir ou de ne pas vouloir un accord car les conditions d'un accord sont déjà connues. Nous les avons agréées avec Boris Johnson et chaque virgule, chaque mot a été négocié âprement dans la déclaration politique pour nous engager vers un partenariat ambitieux et durable auquel votre Parlement est aussi attaché. Non seulement un partenariat commercial sans précédent, zéro tarif, zéro quota sur tous les biens c'est une première dans l'histoire commerciale de l'Union mais avec un accord sur la pêche, M. Bellamy l'a rappelé, et avec un accord sur le level playing field qui concernera les aides d'État, les questions fiscales, mais aussi les droits sociaux et les droits environnementaux. Christophe Hansen l'a dit à l'instant, un accord sur le fair play, économique et social, et cet accord devra couvrir aussi l'énergie, les transports, les questions de sécurité et de défense, et sur la base de cette offre sans précédent, nous souhaitons aussi que les conditions d'accès à notre marché soient justes.

Après quatre ans de négociations, nous voyons bien, Mesdames et Messieurs les députés, quelle est la stratégie du gouvernement britannique. D'abord, il a refusé toute discussion sur des sujets importants, la défense, la sécurité, le développement. J'ai interprété cela comme l'idée de concentrer toute la négociation sur les seules questions économiques et donc sur la défense de ses intérêts économiques. Et puis ensuite, dans cette stratégie, le Royaume Uni cherche à négocier, dans certains domaines, un statut très proche de l'adhésion au marché unique, de quasi membre du marché unique de l'union douanière et de Schengen sans en avoir aucune des contraintes ou des disciplines. C'est ce que nous appelons le cherry picking sur les règles d'origine, sur la reconnaissance mutuelle, les services financiers, les qualifications professionnelles, les flux de données ou les échanges d'électricité.

La deuxième partie de la stratégie britannique c'est de refuser tous les engagements clairs et forts en matière de level playing field afin de pouvoir garder la liberté de s'écarter des règles actuelles de l'Union et de faire de la compétition réglementaire, certains disent même que c'est la raison d'être du Brexit et l'on voit bien cette stratégie sur les données. Je sais la position très ferme du Parlement sur ce sujet, sur les services financiers, sur les aides d'État, où le Royaume Uni n'a jusqu'à présent donné aucune indication sur le futur cadre national des aides d'État, je le vois aussi sur les normes alimentaires et, dans ce contexte, le Royaume Uni a souhaité même rouvrir la question des indications géographiques, qui sont pourtant protégées clairement dans l'accord de retrait qu'a évoqué Maroš Sĕfčovič.